Trudno sobie bowiem w dzisiejszych czasach wyobrazić rozwój społeczeństwa elektronicznego bez e administracji.

W sektorze prywatnym komunikacja elektroniczna jest już powszechna i trudno sobie wyobrazić rozwój gospodarki i przedsiębiorczości bez elektroniki, natomiast e administracja kuleje.